frestast um hálfa klukkustund þannig að hún er áformuð klukkan þrjú síðdegis í dag en ekki hálfþrjú eins og áður fahði verið rætt kemur það til af fjarveru ráðherra

forseti hefur athugað þá dagskrártillögu sem lögð hefur verið fram á þessum fundi svo og afgreiðslu sams konar tillögu sem lögð var fram í gær og afgreidd um það að þingfundi sé slitið og boðað til nýs fundar með þartilgreindri dagskrár þótt hér sé ekki um algjört nýmæli að ræða telur forseti að stefnt geti í nokkurt óefni með þingstörf ef búast má við að dagskrártillögu af þessu tagi verði að nýrri venju og telur nauðsynlegt að úrskurða um það hvernig með slíkar tillögur skal fara fyrstu málsgrein sextugustu og þriðju greinar þingskapa hljóðar svo forseti boðar þingfundi og ákveður dagskrá hvers fundar þó má ákveða dagskrá næsta fundar eftir ályktun þingsins það liggur fyrir að ályktun þingsins samkvæmt þessu ákvæði þingskapa hlýtur að vera í formi dagskrártillögu með hliðsjón af því að efni slíkrar tillögu er dagskrá næsta fundar og ekkert annað ekki um það hvað þingfundur getur staðið lengi hvort slíta eigi þingfundi slíkt vald er í höndum forseta heldur aðeins um hvernig dagskrá næsta fundar verður úrskurðar forseti að slík tillaga komi eigi til atkvæða á þingfundinum fyrr en við lok hans það er þegar dagskrá yfirstandandi fundar er tæmd þetta upplýsist hér með í framhaldi af skoðunum eftir umræðu morgunsins